Mit dem Vertrag von Lissabon werden an die Außenpolitik der Europäischen Union und an ihre Entwicklungspolitik neue Anforderungen gestellt.

einheitliches Handeln unserer verschiedenen Instrumente, des Europäischen Auswärtigen Dienstes, der Europäischen Investitionsbank und der Kommission. Der Vertrag von Lissabon sieht auch eine stärkere parlamentarische Kontrolle vor, mehr Transparenz, gemeinsame Entscheidungen über diese Fragen.

Ein Ergebnis dieser Transparenz ist, dass dieses Parlament entschieden hat, Belarus von der Liste der Länder zu streichen, in denen die Europäische Investitionsbank handeln kann, ohne zuvor noch einmal eine Debatte hier in diesem Haus zu führen.

Das sind alles Themen, die in einer Beziehung zu einem so wichtigen Nachbarn, der direkt an der Grenze der Europäischen Union liegt, erst debattiert werden müssen, bevor die Europäische Investitionsbank dort aktiv wird. Ich freue mich sehr, dass dieses Haus dieser Anregung gefolgt ist und fordere den Rat auf, das genauso zu machen.

Ich glaube, dass wir mit unseren auswärtigen Instrumenten gerade wenn sie marktwirtschaftlich orientiert sind, so wie die Europäische Investitionsbank mit ihren Darlehen gute Arbeit für die Entwicklung und den wirtschaftlichen Aufbau in Nordafrika leisten können. Genau das ist es. Wenn es dort Aufbau gibt, wenn es dort Demokratie gibt, dann haben wir auch weniger Flüchtlinge an unseren Grenzen. Das will ich gerade den Kolleginnen und Kollegen vom äußersten rechten Rand hier sagen Ihre Argumente sind wirklich viel zu kurz gegriffen und sehr vereinfacht, um nicht zu sagen primitiv.